Panie Przewodniczący! Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji dotyczący przyszłego unijnego systemu sankcji za naruszanie praw człowieka na świecie. W rezolucji domagamy się między innymi zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu do Unii wobec dowolnych osób fizycznych lub podmiotów, które są odpowiedzialne za planowanie rażących naruszeń praw człowieka, nadużyć i korupcji o charakterze systemowym. Spodziewamy się, że nowy system będzie działał odstraszająco, choć osobiście nie jestem co do tego przekonany. Niepokój budzi wskazany w dokumencie postulat, że w tym celu państwa członkowskie Unii muszą w taki sam spójny sposób interpretować, wyjaśniać i egzekwować stosowanie sankcji.